Je confirme que, sur ce point là, ce n'est pas l'orientation que nous avons choisie. L'approche que nous privilégions est de créer un cadre réglementaire qui favorise des licences paneuropéennes de droit d'auteur. C'est une approche pragmatique, qui permettrait d'atteindre les résultats souhaités d'une manière plus efficace que l'introduction d'un nouveau titre de droit d'auteur unique et centralisé. Et puis, je voudrais dire, du reste, que ce livre vert est très important et doit permettre de poser de nombreuses questions, de faire progresser des idées. Je pense notamment à la question des malvoyants. Vous vous demandez pourquoi nous ne sommes pas plus ambitieux sur la création d'un droit d'auteur européen unique. Le plus grand obstacle, Madame la députée, à l'introduction d'un titre du droit d'auteur communautaire est que, pour être efficace, un tel titre devrait impérativement avoir préséance sur les droits d'auteur nationaux. En d'autres termes, le titre de l'Union européenne devrait prévaloir sur les titres de droit d'auteur nationaux, ce qui semble franchement, et culturellement, et politiquement difficile à faire accepter. Et même si une telle approche était acceptée par les États membres, elle aurait un effet assez limité parce qu'elle ne pourrait pas s'appliquer aux œuvres anciennes.